virðulegi forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða þingsályktunartillagan er lögð fram í samræmi við ákvæði laga númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu um verndar og orkunýtingaráætlun samkvæmt þriðju grein þeirra laga skal iðnaðarráðherra leggja í samráði og samvinnu við umhverfisráðherra eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti fram á alþingi tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða markmið verndar og nýtingaráætlunar er að tryggja að nýting landsvæða þar sem er að finna virkjunarkosti byggist á langtímasjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati þar sem tekið er tillit til verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýtingarkosta og annarra gilda sem varða þjóðarhag svo og hagsmuna þeirra sem nýta þessi sömu gæði með sjálfbæra þróun að leiðarljósi í verndar og orkunýtingaráætlun er í samræmi við markmið laga númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu lagt mat á verndar og orkunýtingargildi landsvæða og efnahagsleg umhverfisleg og samfélagsleg áhrif nýtingar

á grundvelli framangreindra sjónarmiða er í þeirri þingsályktunartillögu sem ég mæli fyrir mótuð stefna um hvort landsvæði þar sem er að finna virkjunarkosti megi nýta til orkuvinnslu eða hvort ástæða sé til að friðlýsa þau eða rannsaka frekar virkjunarkostum er samkvæmt því flokkað í orkunýtingarflokk verndarflokk eða biðflokk flokkun sú sem fram kemur í þingsályktunar byggir á skýrslu verkefnastjórnar um gerð rammaáætlunar um vernd og nýtingu áherslusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði sem skipuð var af iðnaðarráðherra í samráði við umhverfisráðherra tuttugasta og fjórða ágúst tvö þúsund og sjö verkefnastjórnin skilaði skýrslu sinni til iðnaðar og umhverfisráðherra þann fimmta júlí tvö þúsund og ellefu upphaflega voru áttatíu og fjögur virkjunarkostir til skoðunarinnar innan verkefnastjórnar um rammaáætlun en af þeim koma sautján virkjunarkostir ekki til flokkunar þar sem þeir falla ekki undir gildissvið laga númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu um verndar og orkunýtingaráætlun samtals eru því í þingsályktunartillögu þessari sextíu og sjö virkjunarkostir flokkaðir í samráði við ákvæði laga númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu í athugasemdum með þingsályktunartillögunni er í öðrum kafla gerð nánari grein fyrir forsendum flokkunar virkjunarkosta í samræmi við ákvæði laga númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu voru þann nítjánda ágúst tvö þúsund og ellefu drög að þingsályktunartillögunni kynnt og send í opið tólf vikna umsagnar og samráðsferli jafnframt fór í umsagnarferli umhverfismat á þingsályktunartillögunni sem unnið hafði verið í samræmi við ákvæði laga númer hundrað og fimm tvö þúsund og sex um umhverfismat áætlana með hliðsjón af þeim upplýsingum sem fram komu í umsagnarferlinu hafa nokkrar breytingar verið gerðar á þeim drögum að þingsályktunartillögu sem send var til umsagnar nítjánda ágúst er í þingsályktunartillögunni gerð nánari grein fyrir þeim breytingum en í stuttu máli eru þær eftirfarandi

eyjadalsárvirkjun og hveravellir eru teknir út úr áætluninni þar sem í ljós kom að þeir féllu utan gildissviðs laganna númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu um verndar og orkunýtingaráætlun upplýsinga eins og nánar er tilgreint í almennum athugasemdum með þingsályktunartillögunni og vík ég nánar að því síðar að auki er í þingsályktunartillögunni áréttuð nokkur atriði er snúa að brennisteinsmengun og niðurdælingu nýjum upplýsingum vegna hagvatnsvirkjunar auk þess sem nánari landfræðileg afmörkun er skilgreind fyrir virkjunarkosti sveifluháls ég vil ítreka hér að við undirbúning og frágang þeirrar þingsályktunartillögu sem ég mæli fyrir var í einu og öllu fylgt ákvæði laga númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu um verndar og orkunýtingaráætlun að gefnu tilefni langar mig til að rekja aðeins það ferli sem átti sér stað við frágang þingsályktunartillögunnar þann fimmta júlí tvö þúsund og ellefu skilaði sem áður segir verkefnastjórn um gerð rammaáætlunar lokaskýrslu sinni til ráðherra skýrslan ber heitið niðurstöður annars áfanga rammaáætlunar mikilvægt er að hafa í huga að í skýrslunni er ekki að finna flokkun þeirra virkjunarkosta sem verkefnastjórnin hafði til skoðunar þar eð virkjunarkostirnir eru ekki flokkaðir í orkunýtingarflokk biðflokk eða verndarflokk niðurstöður verkefnastjórnar birtast í töflu sjö tvö í skýrslunni þar sem er að finna röðun verkefnastjórnar á virkjunarkostunum það er annars vegar röðun á sjónarhóli nýtingar og hins vegar röðun á sjónarhóli vernda niðurstöður verkefnastjórnar frá fimmti júlí tvö þúsund og ellefu eru því ekki í formi þingsályktunartillögu um flokkun virkjunarkosta í nýtingarflokk biðflokk og verndarflokk skýrslan sem slík er því ekki þess eðlis að hægt hefði verið að leggja hana fram á alþingi sem þingsályktunartillögu um flokkum virkjunarkosta á grundvelli upplýsinga og tillagna í skýrslu verkefnastjórnar var því í framhaldi af fimmti júlí tvö þúsund og átta farið í þá vegferð með formanni verkefnastjórnar formönnum þeirra fjögurra faghópa sem stóðu að skýrslunni og fulltrúa iðnaðarráðuneytis og umhverfisráðuneytis að koma tillögu verkefnastjórnar í þingtækan búning í formi þingsályktunartillögu um verndar og orkunýtingaráætlun þar sem alþingi ályktar um flokkun virkjunarkosta í orkunýtingarflokk biðflokk og verndarflokk þeirri vinnu lauk í ágúst og þann nítjánda ágúst voru drög að þingsályktunartillögunni kynnt og send í hið lögbundna tólf aukna umsagnarferli að loknu umsagnarferlinu var ítarlega farið í gegnum þær tvö hundruð tuttugu og fimm umsagnir sem bárust og lagt mat á hvort þar væri að finna einhverjar nýjar upplýsingar sem taka bæri lögum samkvæmt tillit til við endanlegan frágang þingsályktunartillögunnar

að svo væri og eins og nánar er rökstutt í almennum athugasemdum með þingsályktunartillögunni voru því gerðar nauðsynlegar breytingar að þeim drögum þingsályktunartillögu sem lágu fyrir og skjalið síðan klárað fyrir framlagningu á alþingi ég ítreka að allt er þetta ferli í samræmi við ákvæði laga númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu og þá aðferðafræði sem þar er lagt upp með og farið var rækilega í gegnum við yfirferð iðnaðarnefndar og umhverfisnefndar á því frumvarpi sem varð að gögn númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu enn fremur má nefna að verklag þetta er í fullu samræmi við ákvæði árósasamningsins sem innleiddur var í íslenskan landsrétt við lok síðan árs og kveður meðal annars á um aukna þátttöku almennings í ákvarðanatöku í umhverfismálum í þingsályktunartillögunni eru sem áður segir sex virkjunarkostir færðir úr orkunýtingarflokki í biðflokk frá því sem var í drögum á þingsályktunartillögu sem send var til umsagnar í ágúst síðastliðinn varðandi tilfærslu þessara virkjunarkosta vil ég benda á að lög númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu kveða skýrt á um það hvaða rök réttlæta það að flokka virkjunarkost í biðflokk það er alls ekki svo að biðflokkur sé geymsla fyrir umdeilda virkjunarkosti sem taka eigi afstöðu til síðar í biðflokk má samkvæmt fimmtu grein laganna eingöngu setja virkjunarkosti þar sem er talið að afla þurfi frekari upplýsinga svo meta megi hvort þeir eigi að falla í orkunýtingarflokk eða verndarflokk ef virkjunarkostur er fullrannsakaður og fyrir liggjandi gögn metin fullnægjandi ber því að flokka hann í orkunýtingarflokk eða verndarflokk í greinargerð með frumvarpi því sem varð að fyrrnefndum lögum númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu er undirstrikað að í biðflokk falli þeir virkjunarkostir sem að mati alþingis er ekki unnt að flokka í annanhvorn framangreindra flokka þar sem fyrirliggjandi gögn og upplýsingar gefa ekki nægilega afgerandi til kynna í hvorn flokkinn virkjunarkostirnir ættu að falla segja má að varúðarsjónarmið búi að baki þessari hugsun laganna þar sem í umsagnarferlinu koma sannarlega fram nýjar upplýsingar varðandi umrædda sex virkjunarkosti var litið svo á að með tilkomu þeirra nýju gagna hefði sú staða komið upp að fyrirliggjandi gögn og upplýsingar gáfu ekki nægilega afgerandi til kynna í hvorn flokkinn virkjunarkostirnir ættu að falla út frá fimmtu grein laganna og þeim varúðarsjónarmiðum sem búa að baki því ákvæði er þessum sex virkjunarkostum raðað í biðflokk í þeirri þingsályktunartillögu sem ég mæli fyrir varðandi hinar nýju upplýsingar sem bárust í umsagnarferlinu um þessa sex virkjunarkosti þá er það tilgreint í athugasemdum með þingsályktunartillögunni að þeir lúta annars vegar að mögulegum áhrifum framkvæmda vegna virkjana í neðri þjórsá á laxfiska í ánni eru þar áhrif seiðaveitna meðal annars sérstaklega tilgreind og fyrirliggjandi gögn sem verkefnastjórnin hafði til hliðsjónar séu ekki fullnægjandi hins vegar er um að ræða að við vinnu verkefnastjórnar hafi áhrif virkjunarkostanna skrokkölduvirkjunar og hágönguvirkjunar eins og tvö og áhrifasvæði vatnajökulsþjóðgarðs ekki verið metin er þar um alþjóðleg viðmið að ræða sem ætlað er að tryggja að verndargildi hins friðlýsta svæðis gerðist ekki vegna athafna á aðliggjandi svæðum var það mat mitt og umhverfisráðherra að ekki væri unnt að horfa framhjá þessum tilgreindu nýju upplýsingum sem bárust í umsagnarferlinu og voru því viðkomandi virkjunarkostir flokkaðir í biðflokk í endanlegri útgáfu þingsályktunartillögunnar sem hér er til umfjöllunar í þessu sambandi vil ég taka fram að í athugasemdum með þingsályktunartillögunni er það áréttað að ný verkefnastjórn sem skipuð verður þegar þingsályktunartillaga þess hefur verið samþykkt mun vinna áfram með þá virkjunarkosti sem eru í biðflokki og meta hvort ástæða sé til að leggja til við ráðherra rökstudda tillögu um að breyta flokkun í samræmi við lögin þeim sértæku rannsóknum sem lagt er til að verði gerðar í þjórsá og greint er frá í þingsályktunartillögunni verði hrint í framkvæmd af nýrri verkefnastjórn og ný tillaga byggð á niðurstöðu þeirra ný tillaga mun einnig taka tillit til áhrifa virkjunarkosta á áhrifasvæði vatnajökulsþjóðgarðs nýrra upplýsinga um hagavatnsvirkjun og eftir atvikum annarra atriða er varða virkjunarkosti í biðflokki áréttað er að í

vera hluti af reglubundinni fjögurra ára tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða heldur getur hún komið fyrr fram í athugasemdum með þingsályktunartillögunni kemur fram að ný verkefnastjórn skuli skila áfangaskýrslu fyrir fyrsta september tvö þúsund og þrettán um stöðu mála hafi hún ekki þá þegar lagt fram tillögur sínar skal sú áfangaskýrsla ná til áðurnefndra rannsókna í þjórsá áhrifavirkjanakosta á hálendi vatnajökulsþjóðgarðs og nýrra upplýsinga um hagavatnsvirkjun mun ráðherra kynna alþingi áfangaskýrsluna og eftir atvikum í framhaldi af því leggja fram nýja tillögu að lokum vil ég geta þess til upplýsinga að þær sextíu og sjö virkjunarkostir sem þingsályktunartillagan nær til skiptast þannig á milli orkunýtingarflokks biðflokks og verndarflokks að sextán virkjunarkostir eru í orkunýtingarflokki þrjátíu og eitt í biðflokki og tuttugu í verndarflokki áætluð orkuvinnslugeta í orkunýtingarflokki er áttatíu og fimm teravattstundir í biðflokki tólf og hálft teravattstundir og í verndarflokki ellefu komma þrjú til hliðsjónar við þessa tölu er núverandi orkuvinnsla á íslandi um sautján teravattstundir ég leyfi mér að minna á að markmið rammaáætlunar er að stuðla að meiri sátt um vernd og orkunýtingu landsvæða að vernda af skynsemi og að nýta af skynsemi miklu hefur verið til kostað að vinna að þessu máli og er það því von mín að þingsályktunartillaga þessi um verndar og orkunýtingaráætlun hljóti ítarlega og málefnalega umfjöllun í þinginu og verði á endanum það mikilvæga stefnumótandi skjal sem lagt var af stað með í upphafi